Señor Presidente. Señor Comisario, esta es una buena iniciativa legislativa.

Un Reglamento que introduce mejoras como las que siguen la armonización del modelo, que establece medidas de seguridad más fiables la reducción del periodo de espera de repatriación la contribución a los objetivos de la Unión para mejorar el sistema de retorno con más y mejores garantías la mejora de la capacidad de acogida para aquellos que necesitan protección la reducción de la carga administrativa de las autoridades consulares. Además, dificulta la falsificación y el fraude del documento de viaje. Pero, sobre todo, y lo más importante, se evitará que los migrantes irregulares sean explotados por parte de las mafias.